Monsieur le Président, chers collègues, le groupe SD a déposé un amendement oral sur l'amendement 11 avec pour objectif d'atteindre un compromis sur le paragraphe

11. Le paragraphe 31, ainsi modifié, se présenterait de la façon suivante juge la crise actuelle préoccupante parce qu'elle risque de compromettre les efforts substantiels consentis par les États membres pour mener à bien leur assainissement budgétaire et leur stratégie de réaction à la crise note que la grave crise économique qui sévit actuellement dans plusieurs États membres de la zone euro a des conséquences économiques et budgétaires négatives, telles que des effets sur les recettes fiscales et les dépenses sociales dans ces pays et une exacerbation de leurs problèmes de dette publique J'espère que vous serez en mesure de soutenir cet amendement oral qui pourra ainsi nous permettre de constituer une large majorité en faveur de ce rapport.